Dzisiaj jest dzień, kiedy pozbyliśmy się złudzeń, a szczególnie pozbyli się złudzeń ci, którzy sądzili, że Parlament Europejski może coś dobrego wnieść do łupków.

Dlatego wzywam wszystkich kolegów, którzy mają czyste intencje i chcą, by Polska i inne kraje skorzystały z szansy łupkowej, by więcej nie zgadzali się na żadne regulacje w tym względzie. To dlatego wstrzymałem się w tym głosowaniu, żeby pokazać, że to nie jest sprawa Parlamentu Europejskiego, że to jest sprawa państw narodowych, rządów i im należy to zostawić.